Veľká tolerancia vo vyspelých vládach, vysokých vládnych justičných, a najmä policajných organizáciách voči takýmto praktikám pramení zrejme z toho, že aj mnohí ich reprezentanti pochádzajúci prevažne z vládnucich kást tiež nie sú v takomto správaní celkom bez viny. Preto by bolo asi čestné našim indickým partnerom zdôrazniť, že nemalý diel zodpovednosti za pretrvávajúce zlyhávanie represívnych zložiek a justičných orgánov v tejto veci nesú aj najvyššie exekutívne a zákonodarné orgány krajiny. Tie predsa majú plnú zodpovednosť za nastavenie pravidiel fungovania spoločnosti, ako aj za funkčnosť mechanizmov jej spravovania. Odhad indických sociológov, že tolerancia násilných a diskriminačných praktík v Indii má za následok smrť okolo dvoch miliónov žien a dievčat ročne, je aj vizitkou ich spôsobu vládnutia krajiny. Som presvedčený, že keby v Indii zaviedli pre...